Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, i nostri cittadini ci chiedono un'Europa più vicina, che sappia rispondere efficacemente alle loro richieste, ma le posizioni del Consiglio sulla proposta di bilancio per il 2020 sembrano volersi allontanare da questo obiettivo, con passi indietro significativi rispetto alla proposta della Commissione che, come Parlamento, avevamo giudicato poco ambiziosa. Vogliamo invece continuare a investire in un settore, quello agroalimentare, che rappresenta la prima industria europea e la cui strategicità viene troppo spesso messa in secondo piano. I tagli previsti per il 2020 non tengono conto dell'attuale situazione geopolitica e degli effetti sui nostri prodotti già provocati dall'embargo russo e che si manifesteranno nel caso di una Brexit senza accordo.

Dimostriamoci all'altezza di questa sfida ed evitiamo passi indietro, che rappresenterebbero un segnale negativo in vista del negoziato sulla prossima programmazione finanziaria.